frú forseti nú kynni einhver að halda að þar sem ég og háttvirtur þingmaður eru báðir í stjórnarandstöðu að þetta sé eitthvað stjórnarandstöðumein að vilja semja lög en þá vil ég benda á að þegar ég studdi ríkisstjórn þessi átján ár sem sjálfstæðisflokkurinn var og ég var af þeim í fjórtán þá var ég með sömu ræðuna og ég held núna þannig að það hefur ekki breyst ég sá nefnilega sömu veiluna þegar ég var í stjórnarliði eins og ég sé núna sem stjórnarandstæðingur við eigum að semja lög nefndirnar eiga að fá tilefni eða beiðni frá einstaklingum fyrirtækjum samtökum og ráðuneytum um að flytja breytingartillögur eða breyta lögum í þessa og þessa veruna síðan á nefndin að taka um það ákvörðun hvort hún vill semja um þetta frumvarp þegar hún hefur samið frumvarpið fer það til alþingis í umræðu og verður sent til ráðuneyta og annarra til umsagnar hvernig gengur að framkvæma þetta núna er þetta öfugt háttvirtir

og spyrja hvernig gengur að framkvæma þetta þá kæmi gagnrýni á það þetta er ekki hægt að framkvæma svona eða einhver segir þetta brýtur stjórnarskrá og svo framvegis lagasetningin til dæmis lagasetning eða eitthvað slíkt það er ekki spurning um nafn heldur bara spurning um framkvæmd og svona lægi þetta fyrir mér að alþingi væri virkilega að semja þau lög sem hér eru afgreidd þannig að þetta yrði alvörulagasetning alvörulöggjafi en ekki einhver endurskoðunarstimplun á lögum sem samin eru í ráðuneytum og stofnunum sem eru að framkvæma lögin